Legalább két csoportját tudom embereknek, akik nem ismernék föl, melyik országról beszélgetünk itt ma. Az egyik ilyen csoport a Szerbiában élő magyarok, akik folyamatosan és rendszeresen szenvedik el a legdurvább emberi jogi jogsértéseket, többek között a fizikai bántalmazást, pusztán az anyanyelvük, a magyar nyelv használata miatt.

a súlyos emberi jogi jogsértésekben, mégpedig az őshonos nemzeti kisebbségekkel szembeni jogsértésekben. Erről most úgy tűnik, hogy szemérmesen hallgatunk, nem beszélünk. Az idő rövidsége miatt, hadd említsem meg az etnikai tisztogatást, ami folyik, tehát a betelepítését a háborús menekülteknek erőszakos módon Délvidékre, a magyarok közé, illetőleg a már említett nyelvi jogoknak a megsértését, és hadd követeljem a magyarok számára a területi autonómiát